Pred nami je, mislim da, kar peti poskus SDS za stoodstotno financiranje zasebnih osnovnih šol. In tudi tokrat gre poleg premetene piar akcije za načrtno spodjedanje temeljev javnega, vsem dostopnega in kvalitetnega javnega šolskega sistema ter seveda nadomeščanje le-tega z, z zasebno pobudo izobraževalnemu sistemu. V Levici zavračamo kakršnokoli favoriziranje zasebnega šolstva, zato bomo glasovali proti temu predlogu zakona. Odločbo ustavnega sodišča o financiranju javno priznanih programov zasebnih šol ni v duhu z Ustavo Republike Slovenije in ni v skladu z interesi večine ljudi v tej državi. Ustavni sodniki in sodnice imajo seveda svoje nazore in v tem primeru so, in pri tem gre za vse prej kot za osamljeno odločitev, z majhno večino stopili na stran zasebnega interesa v škodo javnega skupnega interesa. Prava pot je, da spremenimo sedeminpetdeseti člen ustave in jasno stopimo v bran javnemu šolstvu. Vzgoja in izobraževanje sta v zadnjem desetletju predmet izjemno negativnega trenda vdora zasebnih interesov v javno dobro. Logično je, da zasebni lastnik šole nima in ne more imeti istega interesa kot država. Ali želi profit ali pa v kurikulum na neki način vključiti svoje prepričanje, svoje svetovne nazore ali pa zasleduje kakšen drug, drugačen cilj. Vemo, da so, razen ene izjeme, zasebne šole tako ali drugače povezane s katoliško cerkvijo, ki ji je, mimogrede, največji zemljiškoknjižni lastnik v Sloveniji in nikakor ni ena organizacija, ki bi bila ravno revna in potrebna še dodatne pomoči. In ker so te šole večinoma cerkvene, na družbeni ravni delujejo ločevalno in pika. Z druge strani pa zasebni interes vdira v javnega v obliki tako imenovanega sodelovanja z gospodarstvom, ki je neka neoliberalna mantra, ki jo ponavlja celoten politični esteblišment. Učenci in učenke so že v najzgodnejših letih podvrženi podjetniškim vsebinam v takšni ali drugačni obliki, pri čemer gre za socializacijo v prekarnost, usodo nestalnih in netipičnih zaposlitev ter neoliberalne principe, v skladu z načelom "vsak posameznik je podjetnik" in tako je potem tudi vsak posameznik kriv za svojo usodo, kriv, če je brezposeln ali preslabo plačan. Nadalje, zasebne šole svoje učence izbirajo selektivno. To pomeni, da ima zasebna šola pravico, da otroka zavrne. Javna osnovna šola pa mora sprejeti vsakogar. Poleg tega predmetni zakon zasebnim šolam navkljub financiranju s strani države omogoča, da tudi staršem zaračunavajo šolnino in tega javne šole seveda ne počnejo. To pa je pomembno zaradi zagotavljanja družbene enakosti in enakopravnosti. Kot kaže mednarodna raziskava pismenosti PIRLS, so se v Sloveniji v zadnjih petnajstih letih pri bralni pismenosti razlike med otroki z višjim socialno-ekonomskim statusom in tistimi s slabšim socialno-ekonomskim statusom povečale približno za eno tretjino. Skratka, samo javne in izključno samo javne šole so garant za sekularen kurikulum ter za vsem pod enakimi pogoji dostopno izobrazbo. Seveda si tudi javna šola zasluži določeno kritiko, ampak je ključ v tem, da jo izboljšamo, ne pa da jo spodjedamo z zasebnimi šolami. In kaj pomeni, dodatnih petnajst odstotkov financiranja za zasebne šole, ki izvajajo javno veljavne programe? Polno financiranje zasebne šole bodo lahko tudi z majhnim prispevkom staršev, dosegale nadstandardno izobraževanje, kar dolgoročno vodi v prevlado zasebnega šolstva nad javnim in takšno šolstvo ni univerzalno dostopno, ampak je elitistično in selektivno na podlagi premoženja, kar utrjuje razredne delitve v družbi, saj dobimo en šolski sistem za revne in drugega za bogate. Ob vsem tem pa ne pozabimo, da je zaradi varčevalnih ukrepov in zategovanja pasov, javno šolstvo absolutno podhranjeno, in če komu, potem moramo finančno pomagati javnemu šolstvu, da se postavi na noge. Ugodno javno finančno stanje moramo izkoristiti za okrepitev javnega šolskega sistema, nikakor pa ne smemo dopustiti, da bi na teh istih sredstvih parazitirale zasebne šole. Kar danes predlaga desnica, je jasen, neoliberalen napad na javno šolstvo, ki vodi vse večjo komercializacijo, vse slabšo kakovost in vse večjo neenakost v družbi. Univerzalna dostopnost do kakovostnega izobraževanja je ključnega pomena, saj šolski sistem predstavlja enega najbolj egalitarnih mehanizmov v družbi, ki jo prečijo takšna in drugačna nasprotja in neenakost. Omogoča namreč družbeno mobilnost in odpravlja razlike družbene prednosti in slabosti, ki jih je vsak deležen ob rojstvu. Za izenačevanje razlik in omogočanje enakih možnosti se mora šolski sistem prizadevati od osnovnošolskega izobraževanja naprej, ne pa da te razlike utrjuje in poglablja, ker je bila posledica stoodstotnega financiranja javno veljavnih programov na zasebnih šolah. Izobrazba in znanje morata biti dostopna vsem enako, saj intelektualna dediščina lastnina vsega človeštva. Hkrati je z razvojnega vidika prav kakovostno in dostopno javno šolstvo alternativa periferni nerazvitosti, kamor nas s privatizacijo, vdorom zasebnega interesa v področje javnega in strukturnimi reformami peljejo vse zadnje vlade brez izjeme. Zato v Levici zavračamo predlog SDS-a, ki ima en sam namen, izvajati pritisk na trenutno vlado in si spretno odmeriti nekaj medijskega prostora, pri tem pa nadaljevati z neoliberalnim napadom na javno šolstvo. Za doseganje skupnega javnega interesa, in to je laično, kakovostno in vsem dostopno javno izobrazbo, predlagamo, da se volji ustavnega sodišča ugodi s spremembo sedeminpetdesetega člena ustave. Hvala.